Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wie so oft üben wir den Spagat zwischen den Erwartungen eines in seinen Rechten Verletzten und der Suche nach einem geeigneten Weg, universellen Rechten zum Durchbruch zu verhelfen. Der Dialog egal auf welcher Ebene er geführt wird ist hierbei tausendmal besser als eine im Kern sprachlose Konfrontation. Vor wenigen Tagen konnte ich im südlichen Kaukasus selbst beobachten, wie komplex die gesellschaftlichen Transformationsprozesse in der Region verlaufen, wie groß der Bedarf an gemeinsamen gesellschaftlichen Lernprozessen und Verabredungsprozessen ist. Die menschenrechtlichen Forderungen unserer Entschließung ordnen sich hier klar ein. Äfqan Muxtarlı ist umgehend freizulassen, und die Anklage gegen ihn ist aufzuheben, denn am Ende kann nirgendwo Recht gesprochen werden, welches auf einem fundamentalen Unrecht basiert. Die so offensichtliche Entführung eines vor Verfolgung Geflohenen und seine Überstellung an das Land, aus dem er floh, ist Unrecht. Es gilt auch unsere Forderung Das Land, welches vorgab, ein sicherer Fluchtort zu sein, muss widerspruchsfrei nachweisen, dass es mit der Entführung nichts zu tun hat. Aserbaidschan hat sich in Bezug auf die Menschenrechte widersprüchlich entwickelt. Wir lernen erneut daraus, dass unsere Forderungen nur dann nachhaltig umgesetzt werden können, wenn sich an den Systemen der Machtausübung etwas verändert. Die Kriminalisierung von Kritik und Kritikern wird immer weiter gehen, wird sie am Ende nicht selbst unter Strafe und Strafverfolgung gestellt. Waffengleichheit in Konflikten zwischen Staat und Individuum kann es ebenso nicht geben, wird dieses nicht per Gesetz garantiert.

Ich möchte der Kommission im Kontext dieser Diskussion mit auf den Weg geben, auch darüber nachzudenken, wie die EU ihre entsprechenden Instrumente weiterentwickelt. Das Europäische Parlament ist daran interessiert, weniger Donnerstag Entschließungen zu produzieren und viel mehr zu realen Veränderungen in unseren Partnerländern zu kommen.